Haushaltspolitik ist ein kontinuierlicher Prozess vom ersten Entwurf, über die Beratung und Feststellung des Haushaltsplans, den Haushaltsvollzug, den Kassen und Rechnungsabschluss bis hin zur Rechnungsprüfung und Kontrolle durch verschiedene demokratisch

Ich danke für eine sehr sachliche, transparente und konstruktive Beratung, die ich in den letzten Wochen selbst in den Gremien des Rates, des Parlamentes miterleben konnte. Ich glaube, dass diese Haushaltskontrolle die Bürgerinnen und Bürger überzeugen kann, dass unsere parlamentarische Demokratie Vertrauen verdient, und dass auch das Ergebnis einer sparsamen und weitgehend effizienten Haushaltsmittelverwendung vertrauensbildend wirkt. Im Entlastungsbericht für das Haushaltsjahr 2015 werden wesentliche Empfehlungen abgegeben, Verbesserungsvorschläge gemacht. Ich sage Ihnen zu Wir haben dauerhaft zu lernen primär wir als Kommission, die wir Haushaltsschwerpunkte vorschlagen und Haushaltsvollzug im Wesentlichen verantworten.

Zum einen Wir wollen auch weiterhin mit Haushaltszahlen und —programmen alles tun, um Schwerpunkte der Europäischen Union zu realisieren, die Strategie Europa 2020 im Auge zu behalten und für Arbeitsmarkt, Infrastruktur, Lebensqualität, Sicherheit und eine Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union via Haushaltspolitik einen wichtigen Beitrag zu erzielen. In Ihrem Bericht schlagen Sie vor, die Frage sieben Jahren fünf Jahre einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Ich bin dazu ausdrücklich bereit. Gerade in unsicheren Zeiten in Zeiten, in denen der Brexit eine Transformationszeit auslösen wird könnte statt sieben Jahren fünf-plus-fünf eine sinnvolle Überlegung sein, wie wir den Weg ins nächste Jahrzehnt vollziehen.

Es wurde das Thema Schattenhaushalte erwähnt. Das nehme ich ernst, weil in der Tat das Thema Nebenhaushalt, Schattenhaushalt neben dem Haupthaushalt, das Königsrecht eines Parlamentes, auch des Rates, tangieren, gefährden, erschweren kann. Ich will unterscheiden Schattenhaushalte haben zum einen immer den Geruch einer indirekten Neuverschuldung. Dies ist damit im Regelfall nicht verbunden. Ich kenne aus nationalen und regionalen Nebenhaushalten das Ziel der indirekten Beschreibung von Schuldengrenzen zu erreichen dies hat auf Europäische Ebene damit praktisch nichts zu tun. Zweitens geht es darum, dass wir natürlich ein Interesse haben wir als Kommission und Sie dass die Gemeinschaftsmethode bei der Haushaltspolitik im Vordergrund steht. Deswegen überlegen wir auch, welche Nebenhaushalte im nächsten MFF integrierbar sind.

Deswegen hängt die Frage, wie stark man Nebenhaushalte integrieren kann, stark von der Frage ab, wie Rat und Parlament die Gesamtdimension der Haushalte im nächsten Jahrzehnt sehen. Neben dem, was auf Vertragsrecht beruhend im Haupthaushalt integriert werden kann, gibt es nun einmal Aufgaben und Instrumente ich erwähne den EFSF, den ESM und andere die rein vertragsrechtlich nicht mit dem Haushalt Europas verbunden werden könnten, die deswegen automatisch, ohne Vertragsänderung, Nebenhaushalte und Nebeninstrumente im Interesse der Stabilisierung der Eurozone und im Intersse anderer Aufgabenerfüllung sein müssen. Wir haben dann die Frage zu beantworten, welche Finanzierungsinstrumente die besten sind. Ich sage Ihnen ausdrücklich Für mich sind Kohäsionsfonds, sind Haushaltsprogramme, sind Barmittel weiterhin der Regelfall. Und die Finanzierungsinstrumente wie der Juncker Plan sind sinnvolle und notwendige Ergänzungen, aber sie können nicht Haushaltsmittel ersetzen.

Und wir werden hier auch weiterhin die Frage prüfen, wie man sich der Zieldefinition was wollen wir mit Haushaltsprogrammen erreichen und wie messen wir die Zielerreichung oder auch die Zielverfehlung mit künftigen Haushalten und mit Bemerkungen zu Haushaltszahlen

Ich glaube, dass auch hier eine sinnvolle Zusammenarbeit mit dem Parlament und dem Europäischen Rechnungshof uns gegenseitig helfen kann. Wir wollen eine möglichst gute, eine bessere, eine optimale Kontrolle und nicht mehr Kontrollen. Es ist ein weiteres Ziel, Doppelarbeit zu vermeiden, eine einzige Prüfung zu erreichen, aber, die gut mit hoher Autorität für alle Verantwortlichen. Ich sage Ihnen zu, dass die Kommission in wenigen Monaten mit Blick auf Ihren Entlastungsbericht, den Sie morgen verabschieden, die von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen umsetzen, bewerten und Ihnen dazu Bericht erstatten wird. Wie gesagt, Haushaltspolitik ist eine Dauerveranstaltung, eine rund um die Uhr Veranstaltung.